Vielen Dank, Herr Kollege! Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie Meine Kristallkugel habe ich heute vergessen.

Was wir ganz praktisch tun können, ist, die Reisebedingungen für Geschäftsleute, für Studenten, für Akademiker zu verbessern, diese demütigende Visumsprozedur endlich zu beenden, der sich viele Türken vor unseren Konsulaten in Istanbul, Ankara und anderen Städten ausgesetzt sehen. Damit können wir konkret etwas für die Menschen tun, auch für die Zivilgesellschaft in der Türkei. Denn wenn ich sage, wir sollten die Beitrittsverhandlungen erst einmal aussetzen, ist das eine Sache, die in erster Linie mit der Regierung zu tun hat. Das heißt aber nicht, dass uns die Menschen nicht willkommen wären und wir nicht an sie denken würden.